Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Andriukaitis, chers collègues, un Européen sur trois est atteint d'un cancer au cours de sa vie.

C'est dire si le nouveau plan européen de lutte contre le cancer est attendu prévention vous en avez parlé, Monsieur le Commissaire diagnostic, traitement, accompagnement et soins palliatifs... On peut et on doit améliorer les choses dans chacune des étapes de la maladie, c'est évident. Mais le cancer est aussi une maladie souvent multifactorielle, pouvant prendre de nombreux visages.

Malgré toutes ces recommandations, les cancers augmentent toujours. Pourquoi?

Un plan qui dirait stop au travail de nuit des femmes, qui augmente de 30 le risque de faire un cancer du sein. un plan qui interdirait l'emploi des pesticides pour éviter aux agriculteurs et aux ouvriers agricoles d'être parmi ceux avec les taux les plus élevés de cancer de la prostate. Un plan de sortie, Monsieur le Commissaire, des perturbateurs endocriniens et des substances préoccupantes pour protéger la santé des consommateurs et diminuer leur exposition globale à ces résidus chimiques qui s'amoncellent dans nos organes. Un plan de sortie des pollutions de l'air que nous respirons et qui nous rend malade. Il faut vraiment augmenter la prévention. Bien sûr, il y a l'accès pour tous aux médicaments. Bien sûr, il faut lutter contre la pénurie des médicaments qui se fait jour.